Se trata de la mínima cortesía parlamentaria. Primero, el señor Borghezio se ha pasado media hora en el tiempo de palabra y, luego, se levanta y, a gritos, insulta a otros diputados. Eso no es tolerable en esta Cámara, y usted debería intervenir.